Ja popieram koncepcję, aby był specjalny komisarz do spraw kontroli budżetu. Ja bym tej koncepcji nie poparł, gdybym nie wiedział, że i tak musimy stworzyć jedno dodatkowe stanowisko komisarza, ponieważ będziemy mieć za chwilę nowy kraj członkowski Chorwację. W związku z tym, jeżeli musimy stworzyć to stanowisko, to stwórzmy je w tej sprawie, ponieważ obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej bardzo dużą uwagę przywiązują do rozliczania pieniędzy, którymi Unia Europejska, agendy i państwa członkowskie dysponują. To po pierwsze.

Możemy się różnić niektórzy są za zwiększaniem budżetu i budżetu także agencji, inni przeciwko temu. Ale wszyscy uważają, że konflikty interesów są absolutnie niedopuszczalne i te sprawy trzeba raz na zawsze wyjaśnić, skończyć, żeby to było transparentne, przejrzyste, jasne i klarowne.